Dacă anul trecut pe vremea asta nu fusese încă deschis sau închis vreun capitol de negociere, acum putem vorbi, așa cum au spus și ministrul Wammen, și comisarul Füle, despre unsprezece capitole de negociere care au fost deschise, dintre care opt au fost închise în mod provizoriu. Pe parcursul ultimului an, am putut asista, de asemenea, la intensificarea dezbaterii despre aderarea la Uniune în Islanda, tradusă, printre altele, prin reacțiile pe care le a stârnit chiar punctul 6 al rezoluției pe care o vom vota peste câteva ore. Am subliniat o și în dialogul cu presa islandeză este normal ca Parlamentul European să ia notă de restructurarea guvernului islandez și să își exprime încrederea că noua echipă guvernamentală va continua negocierile, cu un angajament mai puternic și mai susținut față de procesul de aderare. Recentele discuții stârnite de propunerea ca Islanda să adopte ca monedă proprie dolarul canadian sau yenul japonez vădesc, de fapt, faptul că publicul islandez are nevoie de o dezbatere informată despre avantajele și dezavantajele aderării la Uniune Europeană. Am apreciat, în acest context, intervenția dnei prim ministru din Islanda, care a precizat că alegerea este, de fapt, între a fi un stat membru cu drepturi depline al Uniunii și al zonei euro și, respectiv, de a renunța la suveranitate prin adoptarea unilaterală a unei monede străine.